Szeretném, ha a fiatalok munkanélküliségének kezelésében a kilábaláshoz vezető utak kiépítésekor magukat a fiatalok által alapított és általuk működtetett szervezeteket is mozgósítanánk.

Négy országban minden nyáron középiskolás diákokat tanítunk vállalkozás fejlesztésre. A fiatalok aktív részvétele a társadalomban, főleg, ha előzetes külföldi tapasztalatszerzéssel társul, a munkapiac dinamizálásnak egyik feltétele.

Elemezzük azon régiók tevékenységét, ahol alacsony az ifjúkori munkanélküliség, és a jó gyakorlatokat a nagyobb munkanélküliséggel küzdő régiókban ismertessük. Harmadszor minden lehetséges eszközzel informálni kell a fiatal munkavállalókat a régiójukban fellelhető szakmai gyakorlatokról és álláslehetőségekről.